Ich kann mich zunächst mal den Worten von Gunnar Hökmark anschließen Es ist immer schön, mit Claude Turmes zu diskutieren, aber wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Bei den Erneuerbaren ist der Kompromiss auch deshalb so gut, weil wir eine gewisse Flexibilität haben, und deswegen hat sich die EVP auch entschlossen, in ihrem Änderungsantrag bei der Effizienz Flexibilität zu geben. Über die Details können wir reden, aber wir wollen Flexibilität. Der Kommissar hat ja auch zu öffentlichen Gebäuden etwas gesagt. Wenn die Grünen und die Sozialisten bereit sind, den Änderungsantrag zu Artikel 5 zurückzuziehen, wären wir auch schon mal einen Schritt weiter.